Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, otra vez las imágenes del horror en Oriente Próximo sacuden nuestras conciencias. Más de 35 niños de un total de 140 víctimas en la Franja de Gaza seis personas ejecutadas como presuntos colaboradores de Israel varios ciudadanos de Israel muertos también por centenas de cohetes de fabricación iraní

y un alto el fuego que parece que se confirma, según me acaba de comentar el señor Cohn Bendit, después de una frenética actividad diplomática mediación del Presidente de Egipto llamadas del Presidente de los Estados Unidos presencia en la zona del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos movilización de los Ministros de la Liga Árabe plan francoqatarí y amenaza de resolución sobre Siria en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Evidentemente, señor Presidente, en este caso creo que sobran las palabras, y la situación es tan seria que, más allá de la impotencia y de la frustración que producen las ya manidas palabras de condena del Consejo de Ministros de anteayer, creo que lo más importante es alcanzar ya, y consolidar ya, un alto el fuego, garantizado por las Naciones Unidas, que proteja a la población civil y que apoye fundamentalmente a los moderados.

Y sabemos perfectamente que las circunstancias no son las más favorables fragmentación y división de la causa palestina, elecciones en Israel en el mes de enero y, evidentemente también, escalada nuclear en Irán. Por lo tanto, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, lo que tiene que hacer la Unión Europea es apoyar decididamente ese alto el fuego para evitar lo peor. Pero no nos engañemos, señor Presidente, no habrá estabilidad en la zona, no habrá estabilidad en la región, si no atacamos las causas profundas y las injusticias que alimentan el odio y la violencia en esta región martirizada de Oriente Próximo.